I tu nailazimo na ozbiljan problem.

Jer, kao što nam treba fizička sigurnost, tako nam danas treba i kibernetička sigurnost.